Viel Symbolik, aber keine Emissionsminderungen. Zweitens Vor Kopenhagen ist klar, dass wichtige Staaten der Welt nicht bereit sind, verbindliche Reduktionsziele zu akzeptieren. Drittens Die Politik sollte eine aufbrechende Diskussion in der Wissenschaft zur Kenntnis nehmen. Dieselben Wissenschaftler, die vor zwei Jahren noch die Schlussfolgerungen des IPCC Panels mitunterschrieben haben, sprechen heute von natürlichen Einflüssen auf das Klima, die das IPCC vor zwei Jahren noch kategorisch ausgeschlossen hat. Wir sollten schon wissen, wie sicher wir uns sein können, was den Klimawandel beeinflusst, wenn wir politisch entscheiden.